Señor Presidente, señor Comisario y colegas que se han quedado a estas horas de la noche en la sesión para discutir este presupuesto rectificativo.

50 de redistribución de la rúbrica 1a, sino que han tenido más porcentaje de revisión de lo que corresponde al redespliegue, lo cual significa que han sido capaces de torcer el brazo del Consejo solicitando, para nuevas necesidades financieras, para nuevos compromisos financieros, nuevo dinero, dinero fresco.

Es cierto que vamos a tener problemas para encontrar 360 millones de euros en créditos de compromiso para el próximo año sin dañar los proyectos que ya están en marcha en la rúbrica, y también vamos a tener problemas en créditos de pago pero, en cualquier caso, creo que nos acercamos al presupuesto de 2013 en esta materia con un espíritu muy positivo. No entiendo las críticas de algunos grupos políticos que utilizan la crisis como una justificación, como decía el colega de izquierdas hace un momento.

Se les pide a los diputados europeos que sean capaces de ver más allá de los próximos cinco o diez años, que veamos más allá de las necesidades presupuestarias.